Je regrette, pour ma part, qu'on ne soit pas allé plus loin dans la réflexion sur les rémunérations. La Commission a fait des propositions.

Le débat sur le plafonnement des bonus ou les commissions de performance a d'ailleurs divisé l'industrie puisque, suivant les pays, les intérêts n'étaient pas les mêmes. Par conséquent, ce n'était pas très facile de trouver une solution de compromis. Mais je crois que, à l'occasion du trilogue, et quel que soit le vote de ce Parlement, il faudra faire en sorte que, sur ces questions de rémunérations, nous soyons cohérents avec ce qui a été dit dans d'autres dossiers. Sans la cohérence, nous ne sommes pas crédibles.